herra forseti mér er ljúft að svara málefnalegri spurningu háttvirts þingmanns steinunnar valdísar óskarsdóttur það sem ég átti við í þessu sambandi var það að við samningaborð sátu þeir aðilar fulltrúar íslenska ríkisins og fulltrúar alþjóðagjaldeyrissjóðsins og ræddu um það hvort og þá með hvaða hætti ætti að koma til samstarfs þessara aðila það segir sig algjörlega sjálft og þarf ekki yfirgripsmikla þekkingu í samningatækni til að gera sér grein fyrir því að það er mjög óþægilegt fyrir samningamenn íslenska ríkisins að á sama tíma og þeir sitja þar í viðkvæmum samningaviðræðum þá sé yfirboðari þeirra heima á íslandi að kalla á eftir því að þeir geri eitthvað ákveðið þeir